compte plus de 250 régions avec ses vingt sept États membres. Ces régions ne sont pas toutes homogènes, il existe des écarts importants entre elles, en termes de richesse, de développement et de niveau de vie. Et c'est pour réduire ces écarts et rendre les régions plus compétitives que l'Union européenne a mis en œuvre une politique de cohésion régionale et de convergence basée sur la solidarité et dotée des moyens financiers appropriés le FEDER, le FSE, les fonds de cohésion.

2020. Aussi convient il de maintenir au delà de 2013 les principes de la politique de cohésion et les moyens financiers qui l'accompagnent. Cette politique régionale de cohésion et de convergence doit être menée bien évidemment de pair avec d'autres stratégies, comme la stratégie UE 2020. Mais elle doit être menée indépendamment de cette stratégie et il ne faudrait pas que, sous prétexte de régionaliser tel ou tel objectif de la stratégie UE 2020, elle s'approprie ou s'accapare une partie des crédits de la politique de cohésion. Le Parlement doit être très vigilant sur cette question, qui est essentielle pour toutes les régions, mais particulièrement pour les régions en retard de développement, notamment les régions ultrapériphériques.